Señora Presidenta, quiero agradecer a todos los colegas las aportaciones y el clima constructivo que hemos mantenido en este importante debate. Este informe sobre la contribución de la política de cohesión a los objetivos de Lisboa y la Estrategia Europa 2020 constituye una de las contribuciones esenciales del Parlamento a la definición de la futura Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo, una de las prioridades de la Presidencia española. El informe pone el énfasis en la creación de empleo, en la promoción de una economía sostenible, en la educación y en la formación para promover el desarrollo, el empleo y la competitividad, así como en el papel fundamental de la inversión en investigación y desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad de aportar medidas específicas para las regiones con dificultades naturales. Pero la Estrategia Europa 2020 no podrá ser implementada con éxito sin la participación y la plena aprobación por parte de las autoridades regionales y locales y de la sociedad civil. Las regiones no solo contribuyen al cofinanciamiento de los proyectos, sino que son capaces de tomar un pulso mucho más cercano a las necesidades de los ciudadanos y a las pequeñas y medianas empresas, y de establecer un vínculo directo con las universidades y los centros de innovación, fomentando el triángulo del conocimiento. En este contexto, la política de cohesión no es solamente una fuente de asignaciones financieras estables, sino que constituye un poderoso instrumento para el desarrollo económico de todas las regiones europeas. Sus objetivos —eliminar las desigualdades existentes entre las regiones e introducir una cohesión económica, social y territorial efectiva en Europa— y sus principios fundamentales —un enfoque integrado, la gobernanza multinivel y una auténtica colaboración— son elementos esenciales y complementarios para el éxito de la Estrategia Europa